Komisja Budżetowa zwracała uwagę na braki jakościowe w tym dokumencie, komisja CONT na brak równowagi geograficznej, ale to niejedyne uwagi pod adresem tego sprawozdania. Warto zwrócić uwagę, że kwota, która została wydatkowana w 2016 r., jest niższa od tej, która została wydatkowana w 2015 r.,

Brakuje przede wszystkim podmiotów z sektorów kreatywnych, na co zwracam uwagę w samym sprawozdaniu, jak również, przede wszystkim, środków inwestowanych w miękkie projekty, które podnosiłyby jakość tego wszystkiego, co jest związane z przemysłami kreatywnymi.